Como respuesta a las amenazas a las que la Unión Europea y los Estados Unidos deben hacer frente, el Acuerdo PNR se entiende en el marco de la lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones. Tanto la estrategia sobre la dimensión exterior de Justicia y Asuntos de Interior como la estrategia de la Unión contra el terrorismo, así como el Programa de Estocolmo, se refieren a la necesidad de crear una estrecha colaboración con terceros países a través del intercambio de información. Los datos que se recaban mediante el Acuerdo PNR son utilizados a los efectos de prevenir, investigar, reprimir y perseguir, solo para eso. Este nuevo Acuerdo presenta grandes mejoras en comparación con el de 2007 se reconoce el método PUSH como el modelo de transferencia, existe una mayor protección de los datos recabados, un aumento de las autoridades supervisoras, así como avances en la evaluación de datos, sin olvidar el derecho de los ciudadanos de corrección y supresión, teniendo la posibilidad de interponer recursos efectivos por vía administrativa o por vía judicial. Por otro lado, el Acuerdo respeta los derechos de la intimidad y la privacidad con arreglo al principio de proporcionalidad. Solo podrán introducirse limitaciones que sean necesarias y respondan efectivamente a los objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la protección de los derechos y libertades de otras personas. Ante dicha situación, tenemos dos opciones votar a favor del Acuerdo, beneficiándonos de las mejoras introducidas, o votar en contra en este caso, originaríamos una amplia inseguridad jurídica que podría derivar en la firma de acuerdos bilaterales o penalizar y obligar a las compañías aéreas. Debemos comprometernos y garantizar un elevado nivel de protección efectiva de los datos personales, lo que implica que cualquier transmisión PNR a los Estados Unidos debe hacerse de manera segura y conforme a la legislación de la Unión, y que los pasajeros puedan ejercer sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos.